Je nezbytné, aby chystaná deklarace summitu fakt agrese explicitně pojmenovala, jak to činí ve své zprávě Evropský parlament.

Velice bych si přál, aby se závěry summitu, který proběhne v příštím týdnu, zabývaly zejména závažnými bezpečnostními hrozbami.